Az Európai Parlament ebben a ciklusban egyre több és több ügynökség gazdálkodása felett gyakorolt ellenőrzést ahogy ezt Fjellner képviselőtársam is elmondta. A Parlament, az ügynökségek, valamint az Európai Számvevőszék között az ellenőrzés során kialakult konstruktív párbeszéd növekvő transzparenciát és javuló gazdálkodási fegyelmet eredményezett.

Visszatekintve az eltelt időszakra, megelégedéssel tölt el, hogy a költségvetési ellenőrzési munka során nem csak a szabályosságot, vagy annak hiányát állapítottuk meg, hanem előremutató javaslatokat is tudtunk adni az ellenőrzött intézményeknek, akik ezeket igyekeztek eredményesen megvalósítani. Fontosnak tartom, és támogatom, hogy az ügynökségek ne csak abszolút mértékben kerüljenek megmérettetésre, hanem saját magukhoz képest való fejlődésüket is vizsgáljuk. Különösen támogatom, hogy ügynökségek új tagországokban is létesüljenek, hogy az Európai Unió munkája közelebb kerüljön az ott élő emberekhez.